Uważam też za konieczne uregulowanie zadań obecnie realizowanych przez EMSA, jak i określenie zakresu spraw, którymi miałaby się zajmować w przyszłości, o czym mówili moi przedmówcy. Sądzę, że określenie zadań i ram organizacyjnych agencji sprzyjać powinno jej merytorycznemu zaangażowaniu w pojawiające się nowe zagadnienia w sektorze morskim. Uważam też, że doprecyzowania wymagają zasady udzielania przez EMSA pomocy technicznej